Hvala ministru za odgovor. Zdaj jaz sem, v konkretnem vprašanju, ki sem ga sicer mislil takrat zastaviti tudi ministrici za kmetijstvo, pa sem potem kasneje dobil odgovor, da zveri ne spadajo v Ministrstvo za kmetijstvo, kar res drži, ampak na Ministrstvo za okolje, jaz bi jaz bi vseeno vprašal, ker sem imel konkretno vprašanje, glede na primer iz sicer lokalne skupnosti, ki pa, verjamem, je to, bi rekel, neki vzorčni primer, ki je tudi kje drugje, v državi. In sicer imel sem vprašanje za Osnovno šolo Gabrovko - Dole, ki sama opravlja prevoze. In enainpetdeset procentov teh stroškov bi moralo kriti ministrstvo. Zdaj, pogodbeni vozniki imajo v svojo ceno na dan vključeno vse, od plače šoferjev, do stroškov avtomobilov oziroma avtobusov, do amortizacije in tako naprej. Osnovna šola Gabrovka - Dole ima dva kombija, dva šoferja, ki jih plačuje občina. In ta dva šoferja sta tudi polovično zaposlena kot kot hišnika na šoli. Tako da je združeno, da sta dve dobri stvari skupaj. Zdaj ta prevoz šolski je dvapapolkrat cenejši od prevozov pogodbenikov. Dvapapolkrat cenejši, to je bistven podatek. Ministrstvo pa ne prizna stroškov, tako kot pogodbenikom. Zdaj, izgovor je bil, da so problem investicijski stroški. Zdaj, zanima me tudi, zakaj ta dva šoferja, ki sta zaposlena v šoli in opravljata tudi te prevoze šolske, v mesecu juliju in avgustu ne dobita plače. Ne, tudi to je je zanimivo vprašanje. In mislim, da bi mogli te stvari te stvari, rešiti, ne, da je to strošek, strošek lokalne skupnosti oziroma občine ali bolje rečeno občinskega proračuna. Če že imamo te probleme s temi zvermi, v Sloveniji vedno in vedno več, predvsem teh medvedov. seveda sem pa predlagal da se tudi v to uvrstijo, med te, za to plačilo tudi, divje, svinje. Hvala še za dodatno.